Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiarare l'imposizione di nuovi dazi con tre settimane di anticipo è un vantaggio eccessivo perché viola la concorrenza. Questa riforma poco coraggiosa è pure fuori contesto storico. Oggi gli Stati Uniti d'America, con Trump, ci danno una visione concreta e reale per combattere chi attua la concorrenza sleale occorrono sanzioni severe. Questa Europa piegata alle lobby delle grandi multinazionali ha dimostrato ancora una volta di temere la democrazia. Questo allarme viene da chi subisce la concorrenza di chi sfrutta il lavoro, non essendo soggetto né alla nostra tassazione né alle nostre rigide e costose norme ambientali e sociali. Questo è uno dei grandi fallimenti dell'Unione. La scelta che avete intrapreso è chiara privilegiate i grandi operatori che scelgono di produrre lontano, licenziando a casa nostra, rispetto a chi dà lavoro e sviluppo ai nostri territori. Mi sarei aspettato, inoltre, che il nostro rispettabile Presidente della Repubblica, con un gesto d'orgoglio, avesse alzato la testa, anziché porsi prono a questa Europa impicciona.